Ich bedanke mich bei der Kommission für diese breite Positionierung in dieser Frage. Es ist eine Grundsatzdebatte, die wir zu führen haben.

Sie informieren die Menschen über die Sachzusammenhänge und sie kontrollieren diejenigen, die Macht haben.

Insofern sind die Medien ein Fundament unserer Bürgerdemokratie. Die Unabhängigkeit ist dabei das Wichtigste. Die Verleger müssen ihren Journalisten Unabhängigkeit gewähren.

Eine große Herausforderung!